Pane předsedající, Gruzie má zničenou infrastrukturu, zničený průmysl a přesto je to, i když má pouze jedenáct procent hrubého domácího produktu v kavkazské oblasti, klíčová země pro stabilizaci Kavkazu. Má vynikající energetický potenciál, elektřina je dnes hlavním exportním artiklem Gruzie více než víno nebo brandy. Chtěl bych říci, že je nejvyšší čas, aby byl přijat nějaký Marshallův plán pro Kavkaz, který by otevřel cestu i k národnímu smíření. V minulosti v Gruzii byly vynikající kulturní a myslitelské osobnosti jako Mamardašvili, Begiašvili, Čavčavadze, Abuladze a další.

Myslím si, že kulturně mají tyto země velice blízko k sobě, mají značný potenciál, který bychom měli rozvíjet, a je zde také jedna z mála šancí pro to, abychom dokázali funkčnost Východního partnerství.

Vážení přátelé, myslím si, že je nejvyšší čas jednat a přestat s planými proklamacemi.